Madame la Présidente, mes chers collègues, la question de la désignation de membres supplémentaires au Parlement européen n'est pas neuve

Comment, dès lors, ne pas s'étonner de l'impréparation complète d'un pays, en l'occurrence le mien la France dans la désignation de ses deux nouveaux élus? Ne pouvait elle légitimement supposer que le traité de Lisbonne entrerait un jour en vigueur et que la question des nouveaux élus se poserait?

Cette situation n'a que trop duré, pour eux et pour leur pays, et il est parfaitement légitime que ces élus puissent arriver parmi nous au plus vite et se mettre au travail. D'où la nécessité de régler, nous le croyons, cette question par le biais d'une CIG qui pourrait approuver rapidement la désignation de ces élus. En revanche, nous devons insister pour que la France assume ses obligations de la même façon que l'ont fait ses partenaires européens.

En filigrane, ce débat aura malgré tout eu le mérite de montrer la nécessité de se doter, à l'avenir, d'un mode de désignation uniforme des parlementaires européens au suffrage universel direct, cette réforme devant être réalisée par le biais, elle, d'une convention. À nouveau, c'est la voix des peuples qui doit peser ici, dans cette enceinte, et non celle des gouvernements.